La PESC, effectivement, est fondamentale pour l'avenir même de l'Union européenne et, comme le dit très bien le rapport de M.

Mon groupe a toujours défendu une Europe politique forte et présente sur la scène internationale, à la fois pour sauvegarder ses intérêts et promouvoir les valeurs sur lesquelles elle est fondée.